Es que llevamos desde el siglo XIX sometiéndolo a un suplicio y el planeta ya no puede más.

La tenemos si cambiamos y nos adaptamos y conseguimos avanzar hacia una economía neutra en carbono.

Y miren, si vamos hacia un cambio de modelo ⸻que vamos⸻, ha de ser desde la justicia. Y la justicia implica fiscalidad ambiental, no solo el criterio de renta, sino el criterio de contaminación. Significa un fondo global para la transición justa. Significa ⸻lo ha dicho ahora una compañera⸻ recuperar la financiación de cien mil millones de dólares para los países en vías de desarrollo y que puedan hacer las reformas.

El planeta en términos históricos nos está diciendo que ya no nos soporta más como especie dominante con una economía basada en el carbono. O cambiamos y nos adaptamos o simplemente desaparecemos.